Nous n'avons pas le droit de nous résigner à ce que cette date marque l'entrée en agonie de ce pays chéri de l'Europe et de la France. L'Europe doit tout faire, d'abord pour garantir la neutralité du Liban, pays martyr de tous les conflits qui traversent la région. Cela suppose de pousser enfin le Hezbollah à accepter le désarmement des milices prévu dans les conventions de l'ONU, qui permettra à ce pays de retrouver sa souveraineté en se débarrassant des ingérences étrangères. L'Europe doit enfin sanctionner les membres de cette classe politique corrompue qui ont bradé la souveraineté de leur pays. Il faut passer des paroles aux actes aujourd'hui et la lutte contre la corruption et le traçage des aides européennes doivent enfin devenir une réalité efficace. Enfin, l'Europe doit exiger cette enquête internationale qui permettra de connaître les vrais coupables de cette explosion dévastatrice et des crimes qu'elle a causés.